Samozrejme, keď hovoríme o tejto iniciatíve pre nové zručnosti, pre nové pracovné miesta, my, ako výbor, veľmi túto iniciatívu podporujeme a myslíme si, že v tomto období je presne to, čo potrebujeme, aby sme zmenili krízu na prirodzene sa meniacom pracovnom trhu prehodnotením potrieb pracovného trhu a, samozrejme, plánovanie, čo bol aj návrh nášho výboru, ktorý prešiel konsenzuálne a náš návrh prešiel štýlom, že by mali spolupracovať ministerstvá práce a vzdelávania a stanoviť si nejaký limit, na ktorý si určíme, aké druhy vzdelávania pre zamestnávanie budeme potrebovať minimálne na desať rokov dopredu.

Myslíme si, že práve investovanie do vzdelávania a spolupráca viacerých programov na úrovni Európskej únie môže znížiť alarmujúco vysokú mieru nezamestnanosti mladých. Takisto by sme veľmi radi podporili ďalšiu finančnú podporu existujúcich programov, ktoré fungujú v Európskej únii, ako napríklad Leonardo da Vinci, ktorý práve pomáha pri odbornej príprave. Takisto je z nášho pohľadu veľmi dôležité uznávanie diplomov a kvalifikácií a, samozrejme, vybavenie mladých ľudí tými zručnosťami, ktoré budú potrebovať.